Chciałem, żeby nasza debata w pierwszej kolejności nie prowadziła do osłabienia Interpolu bądź dezorientacji w tym, co ma robić. Mamy czasy takie, jakie mamy, i jest oczekiwanie społeczne, że potrzebna jest po prostu skuteczność w ściganiu wszelkiego rodzaju przestępców.

Druga rzecz Interpol powinien oceniać, kiedy ma podejmować działania i czy mają być to działania do końca skuteczne, kiedy ma ich nie podejmować.